Paní předsedající, dámy a pánové, je naší povinností připomínat si smutné události právě proto, aby nebyly zapomenuty, aby se v budoucnosti nemohly opakovat lidské tragédie celých národů.

A trvalo dlouhých šest let, než se podařilo druhou světovou válku ukončit.

Velké dědictví nenávisti, utrpení, smrti, zmařených životů si neseme dodnes.